Češi prostřednictvím svých volených zástupců v obou komorách parlamentu řekli své jednoznačné ano Lisabonské smlouvě. Podle všech průzkumů veřejného mínění si přejí, aby prezident Klaus Lisabonskou smlouvu urychleně podepsal. Češi si rovněž přejí, aby měli v Evropě zaručena stejná lidská, občanská a sociální práva jako ostatní Evropané.

Prezident Klaus je znám svým dlouhodobým odporem vůči této listině, a to zvláště vůči její sociální části.

Evropská unie by na tuto hru, na tuto nepoctivou hru neměla přistoupit. Češi chtějí ve své většině celou Listinu včetně její sociální části.

Češi i sudetští Němci si užili více než dost hrůz a utrpení války i odsunu. Jsem přesvědčen, že Češi i sudetští Němci se z této tragické zkušenosti poučili, a jsem přesvědčen, že Češi, Němci i sudetští Němci chtějí žít spolu, chtějí budovat spolu novou sjednocenou Evropu v míru a ve spolupráci.